Herr Präsident! In einer Demokratiewerkstatt hatte ich die Möglichkeit, mit Zehnjährigen über das Thema nachhaltige Entwicklungsziele zu sprechen, und eine ihrer Fragen war Wieso habt ihr das bis jetzt nicht schon so gemacht? Und sie haben sich gleichzeitig auch die Antwort gegeben. Da kamen harte Urteile wie Vielleicht wart ihr zu gierig oder einfach neidisch. Ein paar haben gesagt Wahrscheinlich wird es der Politik egal gewesen sein. Und einige waren etwas milder und haben gemeint Vielleicht haben sie nicht gewusst, was sie anrichten. Unwissenheit über das, was wir anrichten, taugt heute wohl nicht mehr als Entschuldigung, und die Formulierung der 17 Nachhaltigkeitsziele zeigt, dass uns die Zukunft unserer Kinder, die Zukunft künftiger Generationen nicht egal ist. Jetzt gilt es, diese Ziele in ganz konkretes politisches Handeln zu übersetzen. Der vorliegende Initiativbericht ist eine wertvolle Handlungsanleitung im Kampf gegen Hunger und Armut, für Gesundheit und Wohlergehen, für Gleichstellung, Bildung, Beschäftigung, Klima und Umweltschutz.